Jede Lokomotive muss in der Europäischen Union auf jedem Streckenkilometer eine Maut bezahlen. Auf der Straße ist die Maut freiwillig. Das soll auch so bleiben und gilt in Deutschland zum Beispiel nur auf Autobahnen, einigen anderen Straßen und für Lkw ab 7,5 Tonnen.

So wird die umweltfreundliche Schiene teuer und die klimaschädliche Straße billig gemacht durch die Politik. Das ist verrückt, aber traurige Realität, und das muss sich ändern.

Dafür hatten wir im Ausschuss eine große Mehrheit, und ich hoffe, die kriegen wir auch hier im Parlament. Für die Maut wollen wir einen Mindest und keinen Höchstbetrag. Sie können in bergigen Regionen dann nämlich die realen Kosten veranschlagen. Und auch Vielfahrer müssen gleichgestellt werden. Auf der Schiene gibt es keine Flatrate

Dann machen Sie es doch auch auf der Schiene, damit wir wenigstens einen fairen Wettbewerb haben!

Der Verkehr frisst also all das doppelt und dreifach auf, was in anderen Sektoren mit Milliarden unserer Steuergelder erreicht worden ist. Deshalb müssen wir die Mobilität verändern, um den Klimawandel zu stoppen und damit unsere Kinder und deren Kinder eine Perspektive haben, auf diesem Planeten auch zu leben.